Wenn im Internet von Unternehmen Daten untersucht werden, findet das nicht durch persönliche Einschau statt, weil die Daten ja viel zu viele sind, sondern es findet per technischen Algorithmen statt.

Vor diesem Hintergrund halte ich diese Form der Einsichtnahme für wichtig.